Signora Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, lasciatemi innanzitutto ringraziare la Commissaria che è qui presente ad ascoltarci e a discutere con noi e con tutti i colleghi e le colleghe che hanno contribuito a questo lavoro e a produrre un testo che credo rappresenti una base di partenza adeguata anche per la stessa Commissione europea. Una relazione di attuazione come quella che discutiamo oggi è uno strumento a nostra disposizione per fare un'analisi di dove siamo arrivati e soprattutto per comprendere tutti insieme quali possono essere le strade migliori per far crescere e migliorare gli strumenti che l'Unione mette a disposizione dei propri cittadini. Credo che siamo riusciti in quest'obiettivo e per questo chiedo alla Commissione e alla Commissaria di continuare a lavorare assieme, per dare un seguito positivo al lavoro svolto finora. Venendo alla relazione, abbiamo avuto modo di comprendere come, per quanto relativamente giovani, le strategie macroregionali sono diventate uno strumento consolidato e come tale devono essere trattate, uscendo dalla fase di sperimentazione, utilizzando le migliori pratiche per migliorare i meccanismi di governance e, soprattutto, per stabilizzare forme di finanziamento dirette alle strategie sia sul versante europeo che su quello nazionale. Per questo nella relazione chiediamo due cose fondamentali. La prima richiesta è rivolta agli Stati membri chiediamo precisi impegni, soprattutto nelle prime fasi, nel momento stesso della costituzione delle strategie in termini di risorse finanziarie e umane. Chiediamo inoltre di prevedere, anche con il sostegno della Commissione, forme di incentivi o facilitazioni per le azioni in attuazione delle strategie.

a definire fonti di finanziamento certo per realizzarli.

sia giunto il momento di aprire una riflessione, ovvero capire come e in che modo essa, a distanza di dieci anni dalle prime strategie, debba essere declinata per continuare ad avere un senso che comprendiamo, e non diventi solo una zavorra. Per questo chiediamo alla Commissione che nella prossima relazione ci possa fornire anche l'analisi dell'impatto dei tre no sull'implementazione delle strategie e sulla realizzazione dei progetti. Infine la governance, il punto probabilmente più delicato. Siamo d'accordo che l'attuazione delle strategie non può più essere affidata ai soli governi nazionali ma va condivisa e realizzata con il consenso e con la stretta cooperazione dei livelli locali, regionali e soprattutto della società civile. In effetti troppo spesso e vorrei su questo punto concludere le strategie peccano per assenza di titolarità e risentono di questa mancanza. Il livello nazionale risulta troppo distante e probabilmente anche troppo poco attento per questo è essenziale riavvicinare la titolarità delle strategie ai cittadini, restituendo alle autonomie locali e alle regioni un ruolo attivo e decisivo in fase di programmazione oltre che di attuazione.